Die Anschläge auf Christen in Pakistan erschüttern alle, die für Menschenrechte, Toleranz und friedliches Zusammenleben eintreten. Vor drei Wochen führten Attentate von zwei Selbstmördern zum Tod von 80 Menschen und zu 120 Verletzten. Sie sprengten sich vor einer christlichen Kirche in Peschawar in die Luft, unmittelbar nach dem Sonntagsgottesdienst. Pakistan hat die UN Menschenrechtskonvention unterschrieben, zu der auch die Garantie der Religionsfreiheit gehört. Die Regierung und die Sicherheitsbehörden haben zwar die Anschläge scharf verurteilt, es darf jedoch nicht bei bloßen Lippenbekenntnissen bleiben. Gerade im Nordwesten von Pakistan, wo extremistische Islamisten Verbrechen begehen, gibt es erheblichen Nachholbedarf beim Schutz von Andersgläubigen. Das Europäische Parlament unterstützt ausdrücklich alle Initiativen von mutigen Bürgern, welche die Abschaffung des Blasphemiegesetzes in Pakistan fordern. Intoleranz, Gewalt gegen religiöse Minderheiten und die völlig unakzeptable Straffreiheit in einigen Regionen dürfen keine Zukunft haben!